Domnule președinte, Bihac și Vucjak sunt două puncte de foc pe harta europeană în această iarnă, două bombe cu efect întârziat ce pot exploda oricând, mai ales când vorbim despre partea umanitară și cea medicală.

În primul rând, monitorizarea transfrontalieră trebuie să fie îmbunătățită, în al doilea rând, fondurile alocate de către noi toți ar trebui să fie mult mai mari pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale acestor oameni. Și dacă vorbim despre resursa umană, nu cred că este important să trimitem poliția, Frontex ul, peste ei, ci acel corp medical european, onorat Consiliu, onorată Comisie, ar trebui să și facă treaba. Eu sunt medic, medic de urgență în Iași, România, Spitalul Clinic de Urgență, și mă ofer voluntar să mergem acolo să i ajutăm pe aceiași oameni.